Pane předsedající, já i u této zprávy si myslím, že by bylo vhodné, abychom o ní diskutovali, protože je velmi kvalitní a tato odborná debata je k takto zásadní otázce, myslím, velmi nutná.

Podle mého názoru je důležité, aby prémiové a běžné kryté dluhopisy a evropské zajištěné cenné papíry byly plně kryté portfoliem těch aktiv.